Spoštovani prisotni, regijski park Škocjanske jame so eden najlepših slovenskih biserov in spomenik, ki je vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. Za park je značilna velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, med katerimi so številni zavarovani, redki ali celo ogroženi. Park se razprostira na območju Natura dva tisoč, biosfernem območju Kras, pri čemer so v Škocjanskih jamah edinstvena podzemna mokrišča. Park je naravna danost in je za njegove naravne in estetske vrednosti se lahko v prvi vrsti zahvalimo naravi, toda brez trdega dela, jasno postavljenih ciljev in osredotočenosti na doseganje le-teh bi ostalo zgolj pri tem. Za to, da park živi in deluje dobro, je med drugim zaslužno tudi dobro in premišljeno načrtovanje. Kakovostno upravljanje parka in doseganje odličnih rezultatov sta plod strokovne podkovanosti zaposlenih in predanosti, s katero opravljajo svoje delo. Skrb za ohranjanje narave, zavzetost zaposlenih in kvalitetno delo se navsezadnje zrcali tudi v številu obiskovalcev, saj park vedno, vsako leto vedno obišče več ljudi. Takšni poglobljeni načrti tako niso dobrodošli le s kratkotrajnega vidika temveč tudi iz daljnosežnega. Le dobre razvojne usmeritve, jasna vizija in osredotočenost na doseganje ciljev lahko zares zajamčijo, da se bodo naravne vrednote in kulturne dediščine še naprej primerno ohranjale in bodo lahko v njih uživali naši zanamci. Poročilo, ki smo ga lahko prebrali, je dobro razdelano, vsebina pa pregledno razvrščena po vsebinskih sklopih. Postreže nam s splošnejšimi lastnostmi in značilnostmi Škocjanskih jam kot tudi s podrobnejšimi opisi in ocenami stanj. Posebej pohvalno je poglavje o ciljih varstva in razvoja ter načinih uresničevanja teh ciljev. Poslanski skupini SAB bomo predlog resolucije o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje od dva tisoč devetnajst do dva tisoč triindvajset soglasno podprli. Hvala lepa.